der einzelnen Bürgerin. Sie sind konstituierend für das europäische Verständnis von Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung und Demokratie. Nur eine inklusive Gesellschaft ist eine humane Gesellschaft.

Beispielsweise werden Roma noch immer rassistisch diskriminiert, und es empört mich, dass mehr als 70 Jahre nach dem Ende der Schoah der Antisemitismus heute in Europa wieder zunimmt. Für mich gilt die Definition von Antisemitismus der Internationalen Allianz zum Holocaust Gedenken, die das Parlament 2017 zustimmend beschlossen hat, vollumfänglich. Ebenso werden Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität diskriminiert, und ihnen wird die volle rechtliche Anerkennung verweigert. Die Umsetzung der EU Grundrechtecharta gehört in das Zentrum der EU Politik, denn der Grad der Humanität einer Gesellschaft bemisst sich nach der Stellung von Minderheiten in ihr.